Dieses Parlament hier ist ein gleichberechtigter Mitspieler. Wir müssen aufzeigen nicht nur jetzt im Wahlkampf, sondern auch in der ständigen Auseinandersetzung wer die Kräfte sind, wer die einzelnen Abgeordneten in diesem Haus sind, die gerade daran arbeiten, dass diese nachhaltige Politik in Europa sei es in Klimafragen, sei es in Landwirtschaftsfragen, sei es in sozialen Fragen nicht umgesetzt wird. Denn wir haben es auch heute wieder gehört Das sind die Kolleginnen und Kollegen in diesem Haus, die Fake News verbreiten, die ungerechtfertigte, wissenschaftlich nicht haltbare Behauptungen aufstellen, dass Klimapolitik Arbeitsplätze gefährdet, dass eine nachhaltige Landwirtschaftspolitik ohne Pestizide unsere Landwirtschaft gefährdet. Das sind die Fake News, die wir bekämpfen müssen jetzt im Wahlkampf und in der Auseinandersetzung tagtäglich. Ich glaube, die Kommission hat etwas Gutes vorgelegt. Es wird an uns liegen, es umzusetzen.